Prefiero un comercio multilateral que esté regulado. Ante esta globalización es la única forma de garantizar que tengamos unas normas y que los débiles puedan subsistir ante esta globalización. Pero hay tres propuestas en la Resolución que quería destacar. La número 8, en la que destaca la importancia de conseguir los objetivos de desarrollo sostenible para 2030 y los compromisos del Acuerdo de París. El cambio climático es un problema mundial que debemos abordar todos los países. También en la Resolución, el punto número 9 reitera el vínculo que existe entre la igualdad de género y el desarrollo inclusivo, recalcando que el empoderamiento de la mujer es indispensable para erradicar la pobreza.